Voorzitter, mijn land stond er in Europa in de afgelopen weken niet al te best op.

We kunnen deze crisis nu gezamenlijk te lijf gaan, en dat is goed voor de Europeanen, dat is goed voor de eenheid.

Oude prioriteiten worden niet aangepakt en nieuwe prioriteiten, zoals de jeugdwerkloosheid, de gezondheid, het klimaat en de wetenschap, bleken bij nader inzien toch geen prioriteit te zijn.